Ta dyrektywa ma szansę uchronić konsumentów, a w szczególności ludzi młodych, przed jakże negatywnymi dla zdrowia skutkami palenia tytoniu.

Dlatego też uważam, że powinniśmy poprzeć widoczne, duże 75 procentowe ostrzeżenia zdrowotne tak, aby konsumenci, a szczególnie właśnie ci wrażliwi konsumenci jak dzieci i młodzież, byli świadomi zagrożenia. W mojej opinii w komisji IMCO opowiadałam się za wyważeniem aspektów rynkowych i aspektów ochrony zdrowia. Nie osiągniemy celów dyrektywy, zakazując jednego rodzaju produktu tytoniowego, podczas gdy pozostawiamy na rynku wiele innych tak samo szkodliwych. Kluczowe jest lepsze informowanie i zmniejszenie atrakcyjności tych produktów. Palenie tytoniu pozostaje najpoważniejszym problemem zdrowotnym

Dlatego naszym zadaniem jako reprezentantów obywateli jest ochrona konsumentów i to powinno zostać odzwierciedlone w dzisiejszym głosowaniu.